In diesen Fällen kann der Strukturfond nicht die gewünschte Wirkung erzielen, vielmehr versickern die Gelder, und die EU verkommt zu einer Transferunion ohne Fass und Boden, das heißt, wer Regionalförderungen bezieht, muss auch Auflagen einhalten.

Der administrative Aufwand wird nicht verringert, er wird erhöht und Neugründungen von teuren dezentralen Agenturen wären die Folge.

Es bedarf klarer Zielsetzungen und regelmäßiger Evaluierungen, und die Eigenverantwortlichkeit muss gefördert werden. Das Prinzip der Kofinanzierung ist absolut festzuschreiben. Viertens Ein Beitritt der Türkei würde neben allen kulturellen, sozialen, religiösen und außenpolitischen Bedenken die Mittel des Kohäsionsfonds massiv belasten. Realistischerweise würde das Budget gesprengt werden.

Seit Jahren ist auch die Türkei ein Empfänger von Strukturgeldern in Milliardenhöhe. Diese Heranführung muss kritisch überdacht werden. Zusammengefasst heißt das, ich wünsche mir in der Zukunft, dass die Regionalförderung am Ende dort ankommt, wo es sinnvoll ist. Bei innovativen Projekten mit einem klaren Output bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen und vor allem bei den Bürgern in den Regionen und in den Städten.